Meine Enttäuschung richtet sich nicht nur auf die Personen in der Kommission, sondern sie richtet sich auch auf Ihre Vergabe von Dossiers. Sie haben manche so aufgesplittet, dass es in Zukunft sehr schwierig wird, von den Ausschüssen aus konkrete Verhandlungen zu führen. Und weiters haben Sie einigen Kommissaren ein Ressort weggenommen, in dem sie sich eigentlich bewährt hatten, und ihnen ein ungeliebtes gegeben. Nun sehe ich das auch ein wenig psychologisch.

Das ist meines Erachtens eine Fehlentscheidung.

Wir werden bei internationalen Verträgen mitreden, und wir werden das realisieren, auch wenn hinhaltend Widerstand geleistet wird, sowohl vom Rat als auch von der Kommission. Darauf soll sich diese Kommission auch vorbereiten.